Am votat în favoarea acestui raport pe care îl consider primul și cel mai solid raport care se ocupă exclusiv de securitatea informatică, pentru că toate celelalte prevederi și intervenții cu privire la criminalitatea cibernetică nu pot face obiectul acestui raport. El răspunde unei amenințări care este permanentă, dar care, din păcate, este puțin conștientizată, și anume atacul informatic. Este de remarcat faptul că doar zece state membre ale Uniunii Europene au adoptat o strategie națională de reacție la aceste atacuri informatice, care devin din ce în ce mai mult politice, am avut situații în statele membre, dar care sunt deosebit de eficiente din punctul de vedere al agresorilor și deosebit de costisitoare din punctul de vedere al celor care sunt atacați. Raportul propune curajos Înaltului Reprezentant să ia o atitudine cu privire la aplicarea articolului 222 din Tratat.